Non si capisce nulla di quella che è la situazione. Una sola cosa è molto chiara il fallimento delle politiche occidentali e, in particolare, l'assoluta inconsistenza della politica dell'Unione europea. Anche il bla bla contenuto nelle dichiarazioni dei ministri degli Esteri recentemente riunitisi proprio su questo problema non ha nulla di concreto. Continuiamo a parlare a ruota libera di diritti umani, ma non riusciamo a incidere, non riusciamo a renderci conto che lo Yemen è l'esempio più significativo di un processo di divisione in atto ad opera spesso di milizie contrapposte con violenza in vari paesi arabi, con la costituzione di aree substatuali e di agglomerati di tipo comunitario.